W tym kontekście chciałbym poruszyć dwa aspekty, z mojego punktu widzenia bardzo istotne. Po pierwsze, chciałbym wyrazić zadowolenie, że w sprawozdaniu mówi się o konieczności większej synergii pomiędzy dwoma ważnymi filarami polityki europejskiej filarem rozwojowym i filarem bezpieczeństwa. Lekcja, którą wynosimy dzisiaj z wydarzeń północnoafrykańskiej rewolucji mówi nam, że pomoc kierowana wyłącznie oficjalnymi kanałami, rozdzielana przez agendy rządowe dyktatorów nie rozwiązuje problemów społecznych ludzi, którzy mieszkają w krajach objętych naszą polityką pomocową. Unijne środki pomocowe muszą naprawdę pomagać zwykłym ludziom w rozwiązywaniu problemów społecznych, a nie wzbogacać konta dyktatorów i ludzi władzy.

Dzisiaj widzimy, że młodzi ludzie z tamtych części świata, którymi się interesujemy, które są objęte naszą polityką rozwojową, chcą nie tylko chleba, ale również wolności i demokracji.